Est ce qu'on décide d'être fermes, d'être forts, de dire simplement que ce qui se passe est inacceptable, et que nous ne l'accepterons pas, ou est ce qu'on va laisser passer, comme d'habitude? J'aimerais que les institutions européennes prennent la mesure de ce qui se passe.

Cette confiance est aujourd'hui rompue, et c'est pourquoi je propose que nous remettions à plus tard l'ouverture de nos négociations.